De EMU was en is nog steeds een historisch project, maar is nog verre van afgewerkt. Dat wisten we, maar toch hebben we jaren aan een stuk de andere kant op gekeken, eigenlijk tot en met de financiële crisis van

Er is ook geen enkele andere monetaire Unie ter wereld zonder zo'n budgettaire en politieke link eraan gekoppeld.

Daarom deze vraag Wat is er volgens u fout gelopen bij de creatie van de EMU?